Je regrette, d'ailleurs, l'absence du Conseil, qui aurait pu assister à ce débat.

C'est ce que nous entendons, Monsieur le Commissaire vous dites non mais, quand nous allons sur place, ils nous le disent. La Présidente du Brésil affirme dans tous les colloques internationaux que c'est notre politique monétaire qui entraîne l'augmentation du réal.

Le commissaire Barnier a réagi.

L'Union douanière ne fonctionne pas

Il y a du protectionnisme.

je crois qu'il faut vérifier si cet espace présente les garanties, la qualité politique, administrative et démocratique nécessaires pour que la confiance puisse être la base d'un traité d'association politique.